Ich glaube, wir sollten in der Tat auf Alternativen und auf Technologie setzen. Und auch dieser Warnhinweis hätte ja bedeutet Wir wollen, dass bei Hochzeiten, bei Kindergeburtstagen und so weiter Luftballons nicht mehr in die Luft steigen. Und ich finde, das geht einfach zu weit. Das geht die Europäische Union nichts an. Wir sollten auf Innovation setzen und nicht auf Verbote. Und wir sollten von diesem Parlament nicht das Signal aussenden Wir wollen den Leuten den Spaß verderben.